On l'a rappelé, depuis onze ans, des prisonniers sont dans cette prison dans des conditions que l'on connaît, dont on connaît le caractère de non droit. Je me souviens d'Elmar Brok, après une visite à Guantánamo, absolument affolé, disant J'ai vu le non droit.

Je serai très simple.

Souvenez vous aussi de ce geste incroyable pour nous des deux procureurs qui, accompagnés des quatre psychiatres, sont allés serrer la main du coupable, parce qu'il devait être traité comme n'importe quel coupable. Je pense qu'il y a dans cette rigueur éthique, dans la force du juridique, le seul moyen que nous ayons de combattre le terrorisme. C'est comme cela qu'on en sort par le haut, par la dignité. Et c'est pour cela que j'appelle au droit à Guantánamo, et ailleurs. Que le terrorisme soit traité sans violations des droits de l'homme. Qu'on donne à chaque présumé innocent, mais peut être coupable, son droit à la défense et sa dignité. Si nous ne faisons pas cela, c'est le terrorisme qui viendra à bout de nous. Je voudrais dire aujourd'hui à quel point je suis avec les Américains, qui ne méritaient franchement pas, dans ce marathon de Boston, ce qui leur est arrivé. Mais je voudrais aussi qu'à Guantánamo, Obama puisse tenir ses promesses entravées par le Congrès et que l'Europe ait la générosité et l'intelligence de l'aider à accueillir certains de ces détenus qui n'ont toujours pas été inculpés et qui devraient être libérés.